Monsieur le Président, faut il assurer la sécurité et l'indépendance énergétique?

Mais pour assurer pleinement la sécurité et l'indépendance, il est indispensable de soustraire le gaz et les autres sources d'énergie aux ravages des marchés spéculatifs en les déclarant biens publics, de conclure des accords tarifaires respectant les peuples des pays producteurs et sécurisant les consommateurs européens. Ceci pourrait être la mission d'une agence européenne de l'énergie sous contrôle du Parlement et du Conseil. L'Union ne doit pas être le VRP des multinationales du gaz et du pétrole, surtout après la catastrophe que nous venons de connaître au large des côtes de la Floride. Les multinationales n'ont que faire des intérêts des consommateurs. Elles ne servent que leurs actionnaires, en méprisant au passage les droits des peuples des pays producteurs de gaz à disposer librement des produits de leur sous sol.

Garantir l'approvisionnement en gaz pour tous les citoyens de l'Union implique de nationaliser les grands groupes gaziers et de former, à partir de ces entités, un groupe d'intérêt européen sous contrôle multinational et surtout public.